Der dritte Bericht zum Umsetzungsstand der Energieunion macht deutlich, dass eine Energiewende nicht möglich ist, ohne die Infrastruktur den Anforderungen eines modernen Energiesystems anzupassen.

Und um die Leitungsinfrastruktur bestmöglich zu nutzen, braucht es Verbindungen Interkonnektivität und hier begrüße ich den Vorschlag der Kommission, bis 2030 das Interkonnektivitätsziel von jetzt 10 auf 15 zu erhöhen. Das wird die Versorgungssicherheit sicherlich gewährleisten.

Wir haben dazu gestern im Industrieausschuss zwei Richtlinien verabschiedet, nämlich die RED II und die EED Abstimmung, die sehr knapp ausgegangen ist, 33 zu 32 Stimmen, und ich möchte hier sagen, dass man Ziele festsetzen soll, die realistisch sind und die machbar sind und wo man nicht von vornherein befürchten muss, dass man ein Vertragsverletzungsverfahren bekommt. Ich nehme an, dass das bei der EED der Fall sein wird.